Domnule Președinte, doresc să vă felicit, în primul rând, pentru alegerea de astăzi și să îmi exprim încrederea că, așa cum am început încă de ieri discuțiile, vom lucra foarte bine împreună. Participarea la vot de anul acesta pentru alegerile europene arată că cetățenii europeni au în continuare încredere puternică în acest proiect, iar acest mandat pe care îl avem în față trebuie să stea sub semnul înnoirii. Negocierile la care am asistat în aceste zile din Consiliu arată și trebuie, cred, să privim foarte pragmatic lucrurile că reînnoirea aceasta probabil nu o să vină nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei Europene, dacă Parlamentul European nu se va afla în centrul acestui proiect. Noi suntem cei care reprezentăm cetățenii europeni și trebuie să ne asumăm această reînnoire și această schimbare. De aceea, în Grupul Renew Europe veți avea un partener. Vă propunem chiar de la început și propunem partenerilor noștri pro europeni proiectul unei Conferințe pentru viitorul Europei, în care să gândim modul în care putem aduce Europa mai aproape de cetățeni, în care să putem să ne asigurăm că nu negocierile de culise sunt cele care determină figurile proeminente care trebuie să conducă Europa, ci cetățenii pot să se exprime din acest punct de vedere Veți avea susținere din partea noastră pentru un astfel de proiect...

o să facem, dragi colegi, asta o să facem împreună, pentru că trebuie să dăm posibilitatea ca ceea ce spunem în acest Parlament să și facem în relațiile cu cetățenii. Veți avea în Renew Europe un partener pentru acest proiect. Mulțumesc.